Wie Sie wissen, haben wir vor geraumer Zeit bereits in mehreren Runden mit dem Rat über das Einheitspatent verhandelt und sind Ende November letzten Jahres zu einem gemeinsamen Ergebnis gekommen. Das Paket besteht aus drei Bestandteilen der Patentverordnung selber im Mitentscheidungsverfahren, der Umsetzungsverordnung im Konsultationsverfahren und einem dritten Bereich, der ein zwischenstaatliches Abkommen ist.

In der letzten Woche hat der Rat dann in seiner Weisheit man kennt es ja entschieden, dass alle drei Interessenten zum Zuge kommen.

Das Problem ist, dass zusätzlich verabredet worden ist, in die Kompetenzen des Parlaments mit einzusteigen, und dass in der Verordnung selber etwas gestrichen werden soll, und zwar drei zentrale Artikel. Der Coreper wird morgen früh um 9 Uhr dazu tagen und das, was die Staats und Regierungschefs vereinbart haben, formalisieren.

10.30 Uhr diesen neuen Text vorlegen, damit wir am Nachmittag auf dieser Basis diskutieren und am Mittwoch darüber abstimmen.

Dies geht nicht, Herr Präsident! Deswegen beantragen wir die Absetzung. Wir beantragen die Absetzung, weil wir das nicht zulassen werden.

Das ist schon bemerkenswert.